virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti háttvirtrar utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu fríverslunarsamnings milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu efta og kanada utanríkismálanefnd hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fulltrúa utanríkisráðuneytisins benedikt jónsson og bergþór magnússon með tillögunni er leitað heimildar alþingis til fullgildingu á fríverslunarsamningi efta og kanada sem undirritaður var í sviss tuttugasta og sjötta janúar síðastliðnum fullgildingarferli er hafið og eru kanadamenn komnir vel á veg með fullgildingu samningsins samningurinn er sá fyrsti sinnar tegundar sem kanada gerir við ríki í evrópu og nær fyrst og fremst yfir vöruviðskipti hann hefur jafnframt að geyma ákvæði um að viðræður um sambærilegan samning varðandi þjónustuviðskipti eru teknar upp innan þriggja ára sú fríðindameðferð sem ísland veitir kanada samkvæmt viðauka tvö við landbúnaðarsamning ríkjanna hefur með einni undantekningu þegar verið veitt fyrir vörur sem upprunnar eru í löndum evrópusambandsins undantekningin er sú að í samningnum við kanada er veitt lækkun á tolli af frystum sneiddum og skornum kartöflum

nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt og ríkisstjórninni þannig heimilt að fullgilda fríverslunarsamninginn bjarni benediktsson og guðfinna s bjarnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálit þetta rita auk mín háttvirtir þingmenn steingrímur j sigfússon ásta ragnheiður jóhannesdóttir siv friðleifsdóttir lúðvík bergvinsson kristinn h gunnarsson og björk guðjónsdóttir